Indicarea țării de origine pe produsele importate din state terțe este esențială pentru a încuraja producția de calitate înaltă și o concurență echitabilă. Solicit Comisiei să adopte, în cel mai scurt timp, sancțiuni aplicabile statelor care încalcă aceste dispoziții. Controalele în toate punctele de intrare a mărfurilor în Uniunea Europeană trebuie înăsprite și efectuate după proceduri unitare, pentru a preveni ca exportatorii să utilizeze anumite căi de acces în Uniune, în detrimentul altora. În cazul în care se constată că mărfurile nu sunt în conformitate cu regulamentul, proprietarii mărfurilor trebuie trași la răspundere.